Doamnă președinte, aș dori să o întreb pe doamna Sargentini despre transferul datelor cetățenilor europeni către terțe țări. Aș dori să vă întreb, ce părere aveți despre necesitatea de a revizui acordurile internaționale semnate de Uniunea Europeană cu terțe țări care vizează transferul sau prelucrarea datelor cu caracter personal, gen acordul SWIFT sau registrul cu numele pasagerilor, astfel încât aceste acorduri să vizeze noul cadru de reglementare pe care l vom adopta zilele acestea?